Es ist eben kein Trennbankensystem, wenn ich gemeinsame Vermarktungsstrukturen von Sektoren, die nicht zusammengehören, habe, oder wenn ich die Handelsinstitute, also Geschäftsbanken, und Spekulationsbanken unter dem Dach einer gemeinsamen Holding habe.